Preto je podľa môjho názoru nevyhnutné v záujme udržania si dobrých vzťahov so Spojenými štátmi viesť s nimi otvorený dialóg v záujme vytvorenia lepších partnerských vzťahov. Európska únia zatiaľ nie je kolóniou Spojených štátov amerických, a preto exteritoriálne účinky amerických zákonov na území Únie nemôžme akceptovať. Naši občania právom očakávajú, že Európska komisia si je vedomá týchto základných pravidiel a pri rokovaniach v rámci regulačného dialógu dosiahne s americkými partnermi takú dohodu, ktorá odstráni pochybnosti našich občanov a inštitúcií o možných účinkoch zákonov Patriot či FACTA na ich život.